Én ezzel tökéletesen egyetértek, és úgy látom, hogy itt a teremben hasonlóképpen mások is igen erős üzeneteket fogalmaznak meg, nem csak a Bizottság, de Törökország felé. Viszont van egy európai tagország, nevezetesen Magyarország, amelynek kormányfője, Orbán Viktor Erdoğan urat és Putyin urat következetesen követendő példának nevezi, és ezt több nyilatkozatában megerősítette.